Vous avez fait sauter des verrous, beaucoup plus en quinze jours que toutes les années qui ont précédé, et je voulais vous inciter à continuer.

À la Présidence espagnole, d'abord, je voudrais dire que vous allez au mois de juin être responsable de l'adoption de la stratégie

Nous avons aussi besoin de supervision financière. On vient nous expliquer que le Parlement va trop loin. Je suis rapporteure pour le comité européen du risque systémique. Je remarque que, pendant le week end le plus fou de ces dernières semaines, le mot systémique est revenu à plusieurs reprises.

je soutiens tout à fait le fait que la Commission propose aux parlements nationaux de travailler beaucoup plus en amont avec le niveau européen. Simplement, il faut faire très attention, car c'est offrir une large brèche à tous les populistes et tous ceux qui vont critiquer l'Europe.

Je remarque que ce sont les parlements nationaux, dont on nous dit qu'ils sont garants de la démocratie, qui ont mis l'Europe dans la situation actuelle en votant, tous les ans, des budgets en déficit depuis des années.